Am ajuns în situația de a avea acorduri care facilitează evaziunea fiscală transfrontalieră și permit indivizilor și corporațiilor să își mute profiturile în paradisuri fiscale. Dacă autoritățile fiscale nu vor colabora între ele, atunci nu vom rezolva această situație. De asemenea, recomand autorităților fiscale să folosească milioanele de documente și de informații din ceea ce au descoperit jurnaliștii de investigații și mă refer la Lux, Panama, Paradise Papers, Laundromat ul Azerbaidjan și așa mai departe fiindcă toate se referă la paradisuri fiscale și identifică politicieni sau alte persoane care și au ascuns banii acolo.